Ce document de compromis, ce texte de compromis, a été longuement élaboré. Nous avons réussi à trouver un large accord et je voudrais saluer ici, en présence du président de l'Ecofin, la Présidence belge qui s'est impliquée directement et fortement dans ce dossier, notamment par la présence active du ministre lors de trilogues déterminants, et remercier également le commissaire Michel Barnier, dont l'action a été particulièrement utile.

C'était beaucoup de travail mais je crois que nous arrivons aujourd'hui à un texte qui constitue, grâce à la Présidence belge, une avancée significative dans la régulation financière européenne.